Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti consapevoli oggi che la sfida della competizione globale con i paesi asiatici e l'America ma anche con altre aree del mondo, penso al Canada che corre molto sul digitale, si gioca appunto sullo sviluppo dell'economia digitale, sulla sua capacità di integrazione tra manifatturiero e servizi e la sua capacità di innovazione. Tutto questo vede l'Europa di fronte a una grande sfida se saprà reggere questa competizione. Bene, io penso che questo pacchetto, questo imponente e importante codice, che le colleghe in prima persona ma tanti altri colleghi hanno negoziato, sia un buon quadro che mette l'Europa proprio in condizione di poter affrontare questa competizione dello sviluppo dell'economia digitale. Penso al tema degli investimenti e alle norme che qui ci sono, perché c'è bisogno per sviluppare questa economia in tutti i settori di una infrastrutturazione di rete di connessione adeguata avanzata.